Spoštovani in spoštovana gospa ministrica! Vprašanje je vezano na tretjo razvojno os, odsek Aena Velenje in razliko o ocenjeni vrednosti investicijski med variantama Fdva in Fšest, ste vi podala, na zadnji Komisiji za nadzor javnih financ, in sicer da je Fdva dva ocenjena na petsto šestindevetdeset milijonov, in Fšest na šeststo šestnajst milijonov, torej dvajset milijonov več. Obljubili ste, da boste prinesli tudi v štirinajstih dneh, finančno konstrukcijo, vendar v oči zbode dejstvo, da gre le za triprocentno razliko v ocenjeni vrednosti, kar pa pomeni, da so enostavnejši objekti na trasi Fšest bodisi izhodiščno višje ocene in s tem dražji, ali pa je tudi upoštevan, odsek, da poteka Fšest preko Kronovega v smeri Velenje, Sever Gaberke, priključek Škale. Prosim, da pojasnite, za kateri odsek natančno gre, Fšest, trase dalje. Promet, cirka devet tisoč vozil dnevno v smeri iz Koroške skozi Hudo Luknjo je os prometa proti jugu in pol nazaj povratno proti severu in prometne študije morajo za novo povezavo upoštevati ta koridor, saj v nasprotnem padejo vsi prometno obremenitveni izračuni in simulacije. Če na primer trase potekajo na drugem koridorju, kot je, kot je v primeru Škale-Gaberke-Podgorje. Drugič, rad bi tole rekel, da dolžina odseka Fšest in Fdva dva iz te ocene ni razvidna, zaradi česar lahko nastanejo velika odstopanja v ocenjeni vrednosti, kar jaz osebno sumim. Zahtevnost objektov na na varianti Fdva dva je namreč mnogo večja kot na Fšest, govorimo o tunelih, viaduktih, in tako naprej, kar pomeni, da kilometer dolžine ne moremo pričakovati višjih ocen vrednosti trase Fšest. Priključek Fšest se izvede od Arje vasi do Črnomelj, to je pod Bevčami, pred Velenjem, zato naj gospa ministrica, prosim, če pojasnite, kakšna bi bila investicijska vrednost štiripasovne ceste Fšest samo na tem odseku, saj ta odsek z vidika povprečnega dnevnega števila vozil je še vedno najbolj obremenjen, to je okoli sedemnajst tisoč. In v naslednji fazi je potrebno najprej presoditi učinke take nove povezave od Velenja do Arje vasi in na promet skozi Hudo luknjo. Bistveni problem, ki danes vpliva na teh sedemnajst tisoč vozil, je namreč odsotnost vzhodne velenjske obvoznice, ki bi po projektih potekala v obliki predora mimo Bevč proti nekdanjemu Vegradu v dolino Pake. S to razbremenitvijo pa odpade potreba po koroškem odseku hitre ceste od Gabrka do Slovenj Gradca. Hvala.